Das kann sich nicht ausgehen. Wer soll das denn bezahlen?

Endlich einmal hier dieser Vorschlag. Ich hoffe, es wird Ihnen gelingen, dies dem Rat gegenüber umzusetzen, damit endlich dieses Feilschen um jeden Cent mit den Mitgliedstaaten aufhört, und die Europäische Union tatsächlich mehr Eigenmittel hat, um die notwendigen Investitionen umzusetzen, und nicht ständig darauf warten muss, ob die Mitgliedstaaten ja sagen.